Je suis particulièrement heureux de voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre vos conclusions et celles de la Commission. Je peux vous assurer que la Commission partage pleinement vos inquiétudes sur les besoins d'éviter de déstabiliser le secteur offshore par une réglementation inappropriée. Ainsi, nous nous basons sur les meilleures pratiques existantes en Europe et maintenons des contacts avec les parties prenantes afin d'assurer que nos propositions à venir seront fondées sur des éléments concrets et réalistes.

Mais pour rester au plus haut niveau de sécurité globale, nous devons continuer à progresser.

Il n'y a pas de recette simple pour améliorer la sécurité des opérations offshore. Nous pensons que la responsabilité des opérations offshore de gaz et pétrole doit rester entre les mains de l'industrie et des administrations nationales.

Nous devons veiller à ce que les meilleures pratiques soient étendues à toute l'Union européenne, nous devons renforcer la transparence de l'industrie et promouvoir le partage d'expériences. Nous devons aussi améliorer nos plans d'urgence en cas de manquement en matière de prévention.

Ces efforts doivent être partagés par toutes les parties prenantes et la Commission accueille chaleureusement la réponse positive de l'industrie à certains de ses appels à progrès. Ni la sécurité, ni les fuites du pétrole ne connaissent de frontières. C'est pourquoi la Commission est également impliquée dans le partage de l'expérience européenne sur la sécurité offshore avec ses partenaires internationaux, notamment au sein du